Ante la presión, Buteflika renunció a la reelección, aplazó las elecciones y abrió un periodo de transición. Pero los manifestantes en las calles exigen un cambio real, un Gobierno de unidad nacional que convoque elecciones y que se redacte una Constitución que garantice las necesidades sociales, las libertades individuales y las colectivas. Son las mayores protestas pacíficas que ha vivido Argelia en años.

Argelia es el tercer proveedor de gas de Europa y la Unión Europea prioriza los intereses de las multinacionales y la importación de gas por encima de los derechos humanos. Europa debe apoyar las protestas y sus reclamos. Desde el Parlamento Europeo trasladamos nuestro apoyo a las legítimas demandas de la sociedad que exige justicia y democracia en Argelia. Tenemos que actuar.